Madame la Commissaire, Messieurs les Présidents, chers collègues, quand un peuple veut se libérer, il suscite notre admiration et notre solidarité.

C'est vrai que ces élections étaient tronquées à la base mais même dans ces élections, on a vu que le peuple iranien a su trouver la faille pour exprimer sa volonté de liberté et de démocratie.

Mais en même temps, nous ne pouvons pas simplement passer à l'ordre du jour.

La torture est quotidienne dans les prisons iraniennes, mais pas seulement pour les ressortissants britanniques.